virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um reglur um skilaskyldu á ferskum matvörum þetta er gamall kunningi okkar og hefur verið fluttur nokkrum sinnum áður á síðasta þingi hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi var málið afgreitt frá þáverandi háttvirtur viðskiptanefnd og raunar eftir að hafa fengið umsögn frá þáverandi sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd málið var afgreitt samhljóða frá báðum nefndum þar sem hvatt var til þess að þessi tillaga yrði samþykkt óbreytt þetta lýtur að hinni svokölluðu skilaskyldu á ferskum matvörum sem felur í sér að kjósi verslunareigandi svo getur hann sér að kostnaðarlausu krafist þess að framleiðandi taki til baka framleiðsluvörur sem eru að nálgast síðasta söludag þetta á við um íslenskar matvörur en ekki þær erlendu þetta hafa margir talið að þýddi það að það væri ójöfn samkeppnisaðstaða íslenskra matvara gagnvart þeim erlendu aðrir hafa talað um að í skilaskyldu fælist trygging fyrir því að ekki verði óeðlileg birgðasöfnun í verslun með tilheyrandi kostnaði og rýrnun sem kynni að falla á neytendur þess vegna er lagt til að hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra verði falið að móta reglur um skilaskylduna til að taka á þessu máli og koma því þar með í viðunandi horf